Frau Präsidentin! muss Antworten liefern für den 50 jährigen polnischen Kohlearbeiter, für die 20 jährige dänische Klimaaktivistin, aber auch für 26 Millionen EU Bürger, die an Asthma erkrankt sind.

Aber ansonsten haben Sie bisher zu wenig geändert. Es reicht nicht aus, die alten Zahlen zu recyceln. Sie bleiben bei 25 Klimainvestitionen und bei dem alten Entwurf für den Finanzrahmen von Herrn Juncker und Herrn Oettinger. Machen wir uns nichts vor Sie setzen vor allem auf privates Geld, aber mit privaten Investitionen allein werden wir den Grünen Deal nicht finanzieren können. Konzerne wie Siemens oder RWE werden nicht dafür sorgen, dass 55 jährige Kohlearbeiter eine Zukunft haben, unsere Luft wieder sauber wird oder Züge auch in kleinen Orten halten werden. Wir brauchen öffentliche Investitionen, und wir brauchen mehr eigene Einnahmen für den EU Haushalt. Wir wollen, dass Google und Amazon in den EU Haushalt einzahlen, und wir wollen, dass klimaschädliche Importe aus anderen Ländern CO2 bepreist und besteuert werden.